Monsieur le Président, concernant cette résolution sur l'Organisation mondiale du commerce, et contrairement à l'avis de l'orateur précédent, je considère que ce n'est pas le commerce international qui va faire en sorte qu'il y ait moins d'un milliard d'êtres humains qui meurent de malnutrition ou qui en souffrent, mais plutôt l'agriculture de subsistance, bien avant le commerce international.